frú forseti mér vefst nú

þar sem nýlega hefur flutt hér ræðu háttvirts þingmanns árni páll árnason og varði hér af miklu kappi stefnu seðlabanka íslands í fyrri hluta ræðu sinnar en sneri síðan við og skipti um hest í

en ég kalla aðeins eftir því hvað átt sé við með því að það séu ábyrgðarlausar tillögur frá framsóknarflokknum að vilja skoða vaxtastefnu seðlabankans og það að lækka hér stýrivexti í raun og veru er það í samræmi við margt af því sem ríkisstjórnin hefur gert meðal annars inn á íbúðalánamarkaði sem gengið hefur þvert á stefnu seðlabankans og það er ekkert sem styður það við það samdráttarskeið sem nú er hafið að hér sé beitt þensluhvetjandi aðferðum í hagstjórninni en ég hef reyndar hlustað hér á nokkuð margar ræður í dag og sé að háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar þeir skilja þetta hver með sínu nefi og hafa einmitt sumir eins og háttvirtur þingmaður helgi hjörvar talað fyrir því að hér verði enn að stíga á bremsur gegn þenslunni ég hefði gaman að vita hvort það er þá sameiginlegur skilningur þingmannanna beggja helga hjörvar háttvirts þingmanns og háttvirtum þingmanni árna páls árnasonar að enn þurfi að beita hér þeim aðferðum sem notaðar í klassískri hagfræði